Promowanie efektywnego gospodarowania energią uważam za bardzo ważne. To oczywiste, że zużywając energię efektywnie i odpowiedzialnie, przyczyniamy się do realizacji wielu celów.

Jednakże istotne jest, abyśmy efektywność energetyczną starali się uzyskać we wszystkich etapach przepływu energii, natomiast rozumienie zwiększenia efektywności energetycznej tylko jako ograniczenia użytkowania energii jest błędne.